Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kommissarin! Ich bin der ständige Berichterstatter für die Agenturen im Haushaltsausschuss, der sich schon vor sehr langer Zeit mit einer Stellungnahme mit dem hier diskutierten Gegenstand beschäftigt hat. Ich beglückwünsche die Kolleginnen und Kollegen BerichterstatterInnen zum Abschluss der Verhandlungen. Ich freue mich, dass die größere Rechenschaftsflicht gegenüber dem Parlament erreicht worden ist. Es war ein Vorschlag, der auch aus dem Haushaltsausschuss gekommen ist. Ein anderer Vorschlag bestand im Hinweis auf die klare Trennung der Zuständigkeit, um das Profil zu schärfen, um die Zuständigkeiten klar zu machen, bei allem Wunsch nach Synergien natürlich.